Reforma politicii europene de vecinătate poate determina rezolvarea conflictului din Transnistria. Astfel, Rusia și a manifestat interesul pentru crearea unui comitet politic comun, însă structura și termenul limită pentru înființarea acestui organism urmează să fie discutate. Criza alimentară care afectează momentan Europa a determinat oprirea schimburilor comerciale cu Rusia. O nouă negociere asupra normelor sanitare în vigoare ar putea îmbunătăți această situație. Aderarea Rusiei la OMC va avea un impact pe termen lung asupra relațiilor economice cu UE. De aceea, este necesară revizuirea tuturor acordurilor din domeniu. Problema energetică este un alt subiect de interes ca urmare a creării proiectului AGRI.